hæstvirtir ráðherrar hafi hér talað annar í austur og hinn í vestur í bókstaflegum skilningi því að hæstvirtur forsætisráðherra ræddi fyrst og fremst um samstarfið við bandaríkin kom inn á það í lokaorðum sínum að hann vonaði að það yrði hér

og fór mörgum orðum um uppbyggingu varnarstarfs og hernaðarmáttar evrópusambandsins og mænir greinilega þangað vonaraugum sem sagt forsætisráðherra horfir í vestur utanríkisráðherra horfir í austur það hvernig endalok bandarískrar hersetu bar að hér á landi nú á þessum undangengnu mánuðum var ákaflega táknrænt fyrir eðli þessara samskipta allan tímann bandarískur her var á íslandi í þágu bandarískra hernaðarhagsmuna og bandarískur her fór af íslandi þegar bandaríkjamönnum sýndist svo vegna sinna eigin hagsmuna það má segja að þeir hafi valið þá aðferð sem svona hvað ruddalegust gat orðið og mest niðurlægjandi fyrir íslendinga það er kaldhæðnislegt í ljósi þess að í ríkisstjórn sitja þeir flokkar sem hvað dyggilegast hafa staðið vörð um erlenda hersetu allt frá því að þeir komu henni á hér í landinu ekki var nú verið að launa þeim stuðninginn kannski beinlínis með því að gera þetta svona á sérstaklega kurteislegan hátt því að sjaldan launar kálfurinn ofeldið það er enginn vafi á því að við eigum nú sem endranær mikið þeim að þakka sem andæfðu dvöl erlends hers í landinu allan tímann það er til dæmis alveg ljóst að það andóf á stóran þátt í því að erlend herseta varð aldrei jafn umfangsmikil að íslenskur þjóðarbúskapur varð henni ekki eins háður og ella hefði orðið við eigum það herstöðvarandstæðingum og friðarsinnum að þakka að hér varð ekki svipað ástand og á japönsku eyjunni jókínava hefðu bandaríkjamenn

framgengt sem studdar voru af ýmsum öflum hér innan lands um miklu miklu umfangsmeiri hernaðaruppbyggingu en varð þá hefði að sama skapi samdráttur og síðan brottför þeirra nú haft miklu umfangsmeiri áhrif í efnahagslífi landsmanna ef þeir hefðu farið út í allar þær stórframkvæmdir í hvalfirði eða austur á rangárvöllum og víðar í landinu sem þeir hugðu á hefði íslenskur þjóðarbúskapur orðið miklu meira undirlagður af þeim umsvifum og ég held að allir hljóti að sjá í ljósi þess sem nú blasir við og liggur fyrir að slíkt hefði verið ákaflega óheppilegt þá þegar af þeim ástæðum fyrir nú utan hinn utanríkis eða friðarpólitíska þátt málsins her er ótryggur vinnuveitandi sérstaklega þegar stórveldi á í hlut sem gerir nákvæmlega það sem því sýnist eins og því sýnist og þegar því sýnist árið nítján hundruð fimmtíu og fimm var reist herstöð á heiðarfjalli sorgleg saga allt það mál það setti það litla byggðarlag á annan endann og olli því að í fimmtán ár á meðan á uppbyggingu og rekstri herstöðvarinnar stóð voru menn ekki mjög uppteknir af því að byggja upp annað atvinnulíf á meðan allir gátu fengið þar vinnu eins og þeir vildu

er þessari herstöð lokað bara skellt í lás kaninn farinn eins og hann reyndar hefur verið að gera núna suður á miðnesheiði eftir sat þetta byggðarlag auðvitað með sín atvinnumál í miklu ójafnvægi eins og gefur að skilja það verður að segjast eins og er að tíminn frá því að þetta mátti vera ljóst hverjum manni að bandarískur her mundi fyrr eða síðar hverfa frá landinu hefur verið illa notaður það er undarlegt að lesa það ég vil ekki segja fyndið það er undarlegt að lesa það í stefnuræðu forsætisráðherra sem flutt var í gærkvöldi þar sem segir með leyfi forseta óhætt er að segja að ákvörðun bandaríkjamanna um að loka varnarstöðinni hafi komið á óvart ja það er ekki von að menn hafi undirbúið sig vel ef svo er að þetta kom ríkisstjórninni bara bullandi á óvart þeir bara voru grunlausir grandalausir bíddu um hvað er umræðan búin að standa frá því upp úr nítján hundruð níutíu í fimmtán ár annað en þetta veruleikinn er hins vegar

allt frá fyrstu dögum ríkisstjórnar davíðs oddssonar nítján hundruð níutíu og eins og samningum við herinn nítján hundruð níutíu og fjögur á grundvelli fyrri bókunarinnar af tveimur sem gerð var um herþoturnar fjórar tilburðir stjórnvalda til að reyna að ríghalda í óbreytt eða sem minnst breytt ástand hafa valdið því að menn hafa ekkert notað tímann auðvitað er það stórfurðulegt að menn skuli vakna upp við vondan draum á miðju sumri tvö þúsund og sex og átta sig á því að bandaríkjamenn eiga allan búnað sem þarf til að reka keflavíkurflugvöll til að reka aðalmillilandaflugvöll þjóðarinnar mikilvægasta samgöngumannvirki þjóðarinnar og að menn skuli vera á hnjánum gagnvart bandaríkjamönnum ja bara til þess að flugvöllurinn loki ekki þegar þeir fara að slökkva á draslinu og taka það niður og fara með það aðflugsljós aðflugsbúnað aðflugsratsjár og hvað það nú er er það ekki undarlegt að menn skuli ekki fyrir löngu til dæmis vera búnir að takast á við þennan þátt málsins og leysa hann eða þetta með mengunina er það ekki undarlegt að menn skuli þurfa að vera að byggja á aðallega göngum frá bandaríkjamönnum sjálfum um það hvað mikið þeir hafi mengað á íslandi og treysta á það að þeir hafi rannsakað það með hlutlægum hætti undanfarin mörg ár hefur sá sem hér stendur af og til flutt tillögur á alþingi tvenns konar tillögur um að tekið væri á þessum málum þar er annars vegar um að ræða tillögu til þingsályktunar um yfirtöku íslendinga á rekstri keflavíkurflugvallar og uppbyggingu annarrar atvinnustarfsemi samhliða brottför hersins auðvitað stæðum við allt öðruvísi og miklu betur að vígi ef við hefðum notað tímann undanfarin mörg ár til þess að ræða við bandaríkjamenn ekki um hvort þetta gerðist að þeir færu heldur hvernig það gerðist og hvernig við tækjum yfir á grundvelli skipulagðrar áætlunar rekstur keflavíkurflugvallar og hann færðist alfarið á okkar hendur sama gildir um mengunina ég hef af og til flutt tillögur til þingsályktunar um rannsókn á umhverfisáhrifum af völdum erlendrar hersetu og að hún tæki ekki bara til miðnesheiðar heldur allra svæða sem erlend herseta hefur mengað hér á landi bæði hvað varðar mengunarþættina sem slíka það er rannsökuð yrði grunnvatnsmengun jarðvegsmengun frágangur spilliefna og sorphauga og önnur umhverfishætta og líka hin lagalega eða réttarfarslega hlið málsins þannig að íslendingar vissu hvar þeir stæðu gagnvart því að gera kröfur á hendur bandaríkjamönnum og láta þá axla sína ábyrgð

auðvitað hafa hæstvirtir ráðherrar neyðst til að viðurkenna að þessi mál voru komin í hið herfilegasta óefni samningsstaða íslands meira og minna hrunin og tíminn verið ákaflega illa notaður þess vegna er það samkomulag eða þau samkomulög svo aum sem raun ber vitni sem nú eru borin á okkar borð langalvarlegasti ágalli samkomulagsins um yfirtöku mannvirkja er að mínu mati sá að bandaríkjamenn eru leystir undan ábyrgð á mengun það fyrir utan kannski framkomuna við starfsmenn sem þeim líðst að skilja eftir án eðlilegra starfslokasamninga og svo framvegis er langalvarlegasti ágalli málsins að mínu mati varðandi hið pólitíska samkomulag er ég og við í vinstri hreyfingunni grænu framboði andvíg því að halda þeim samskiptum áfram við bandaríkjamenn á þeim grunni sem þar er gert það er engin ástæða til þess eins og komið er að hafa varnarsamninginn í gildi þá ber svo við að sá sem hér stendur er loksins orðinn sammála davíð oddssyni honum á auðvitað að segja upp og það er alveg fráleitt við þessar aðstæður að við séum að skuldbinda okkur til þess að láta bandaríkjamenn ganga hér að aðstöðu eins og þeim sýnist inn í framtíðina hvaða sýndarmennska er það að þeir séu að koma hér einu sinni á ári og valda ónæði og truflunum með heræfingum auðvitað ættum við að vera því fegnastir að vera lausir við slíkt brölt slíka peningasóun og slíka óværu úr okkar landi í framhaldinu auðvitað á ísland að taka sér nýja stöðu óháða stöðu utan hernaðarbandalaga

vopnlaus þjóð með okkar friðararfleifð við eigum að vera stolt af því að vera orðin á nýjan leik herlaus óvígbúin þjóð við getum tekið okkur þar til að mynda fordæmi álandseyja til fyrirmyndar

samkomulags sem nágrannaríki þess hafa skuldbundið sig til að virða við eigum að vera stolt af því að hafa ekki her eins og kosta ríga sem lagði sinn her niður nítján hundruð fjörutíu og níu og hvernig hefur það nú gefist þeim jú það er almannarómur að þeir hafi búið við mun meiri stöðugleika og öryggi en nágrannaríkin sem hafa her meðal annars vegna þess að sá her hefur reynst þeim oft á tíðum mesta ógnin panama fylgdi fordæmi kosta ríga nítján hundruð níutíu og lagði niður sinn her þannig að þruglið um það að öll lönd þurfi að hafa her og halda uppi hervörnum stenst auðvitað ekki skoðun í framhaldinu eigum við að friðlýsa ísland við eigum að friðlýsa íslenskt land íslenska lofthelgi og íslenska lögsögu við eigum að banna þar umferð kjarnorkuknúinna farartækja bæði af friðarpólitískum ástæðum og umhverfisástæðum við eigum að meina öðrum ríkjum að koma með vígtól hér inn í lögsöguna eftir því sem við frekast höfum stöðu til á grundvelli þjóðarréttarins og við getum þar meðal annars vísað í alþjóðahafréttarsamninginn og skyldur þjóða til að vernda sína lögsögu og bægja mengunarhættu frá verkefnin sem við núna þurfum að takast á við eru öll borgaralegs eðlis og þau eru öll þess eðlis að okkur íslendingum er engin vorkunn að leysa þau brottför hersins er gleðileg

til að sætta þjóðina á þessu svæði til þess að nota þá aðstöðu það landsvæði og þá aðstöðu og þá möguleika sem núna er hægt að leysa yfir í borgaraleg afnot við keflavíkurflugvöll og þó fyrr hefði verið og byggja þar upp aðra atvinnukosti í stað brottfarar hersins okkur er að sjálfsögðu engin vorkunn að reka okkar eigin millilandaflugvöll sjálf og bera kostnaðinn af því enda skilar hann miklum tekjum og er mjög nálægt því eða mun verða mjög nálægt því á komandi árum með vaxandi borgaralegri umferð að vera sjálfbær það er ef hann fær að njóta allra þeirra tekna sem lendingar og þjónustugjöld skila þá geti keflavíkurflugvöllur í aðalatriðum séð um sig sjálfur eins og eðlilegt er okkur er að sjálfsögðu engin vorkunn að gera þær ráðstafanir sem þarf og lúta að löggæslu og landamæraeftirliti og öðrum slíkum þáttum það eru borgaralegar ráðstafanir og engin þörf á neinu öðru okkur er engin vorkunn að takast á við það að efla björgunarstarfsemi landhelgisgæslunnar og sjá sómasamlega fyrir því þar á meðal að staðsetja eina björgunarþyrlu á norðan eða norðaustanverðu landinu að minnsta kosti yfir veturinn til að hafa fullnægjandi öryggi að öllu leyti í þessum efnum ráðstafanirnar sem við þurfum því að gera snúa að okkur sjálfum þær eru allar í okkar valdi og þær eru allar vel viðráðanlegar að sjálfsögðu er eðlilegt að fara vel yfir skipulag almannavarnamála að bæta starfsskilyrði björgunarsveita að gera nauðsynlegar ráðstafanir hvað varðar öryggi fjarskipta og aðra slíka hluti sem eðlilegt er að fara yfir við þessar aðstæður það er ekkert nema tilhlökkunarefni ef menn ganga til verks með því hugarfari að þetta séu verkefni sem við ætlum okkur að leysa og standa myndarlega að og fela í sér ekki síður tækifæri en að líta á þetta sem einhver